Monsieur le Président, les années 2000 se caractérisent en Europe par une multiplication des lois sécuritaires surveillance, répression, rétention, emprisonnement.

Les moyens sécuritaires mis en œuvre pour la vidéosurveillance, le fichage ou la biométrie ne répondent pas aux véritables besoins de sécurité des femmes. Cette violence touche toutes les femmes, dans tous les pays, quelle que soit leur origine, leur milieu social ou leur religion. Elle est liée à une discrimination fondée sur l'appartenance sexuelle.

Ce qu'il faut, c'est une volonté politique forte pour informer, prévenir, protéger, la volonté politique d'abolir toutes les discriminations dans lesquelles la violence prend racine. La sécurité de plus de la moitié des citoyens européens, c'est à dire les citoyennes, ne vaut elle pas un investissement politique conséquent?